To jest jeden z pięciu filarów. Pani Poseł wzywała do myślenia całościowego i realistycznego.

Chciałbym wiedzieć, jakie jest Pani zdanie na ten temat? Czy dekarbonizacja w Pani rozumieniu ma być dogmatycznym celem unii energetycznej, czy jest czymś, nad czym nadal można dyskutować?